Ich glaube auch, dass beim AdR, dem Ausschuss der Regionen, wirkliche Initiativen gefragt sind, nämlich zum Beispiel Prüfung, Folgenabschätzung von Gesetzen, oder beim EWSA, die sogenannten KMU Tests durchzuführen, mit einem echten Vetorecht.